Wir sehen es zum Beispiel an der Möglichkeit der Wiederverwendung von PVC, das nach Ansicht gewisser Leute in diesem Parlament unbedingt verbrannt werden sollte. Meine Damen und Herren, das widerspricht natürlich der Idee der Kreislaufwirtschaft.